Danes obravnavamo predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami. Država bo s predlagano rešitvijo zagotovila predvsem in obdelavo odpadne embalaže, ki se je nakopičila, ker je, ker je družbe z ravnanjem s to embalažo niso v stanju prevzeti in pobirati v skladu s predpisi, nekatere pa oporekajo obstoj pogodbenih obveznosti. Gre za hudo težavo zaskrbljujočih razsežnosti, ki seboj prinaša tako zdravstvena kot okoljska tveganja. Minister Leben je Leben je že na zaslišanju poudaril, da bo urejanje vprašanja odpadne embalaže prioritetna naloga in všeč nam je, da je njegova prizadevanja že mogoče opaziti tudi v okolju. Prav tako pozdravljamo njegovo zavedanje, da bo treba stvar sistemsko urediti v okviru dopolnitev Zakona o varstvu okolja. Živimo v okoljsko perečih časih, ki terjajo, da se okoljska problematika uredi sistemsko, saj se k interventnim ukrepom ni mogoče ves čas zatekati ali se na njih zanašati. Pritrditi moremo tistim, ki pravimo, da se del problematike, povezovane z družbami za ravnanje z odpadno embalažo, skriva tudi v dejstvu, da dejavnost ni urejena kot javna gospodarska služba. Če se ozremo v preteklost, lahko že v člankih iz začetka tega stoletja opazimo medijska poročila in članke, ki svarijo in opozarjajo, da smo v središču krize odpadkov in da se ti preveč kopičijo, da jih odlagališča ne zmorejo obvladovati in da se bo človeštvo v njih utopilo. Pravzaprav lahko ugotovimo, da se v zadnjih dveh desetletjih ni nič spremenilo, le na slabše je šlo. Razmere so se še bolj zaostrile, postale bolj pereče. Smeti nam pravzaprav žugajo, ljudje pa ravnanj kar ne spreminjamo in se še naprej proizvajamo pretirane količine embalaže. Ob obravnavi današnje problematike je nemogoče ne razmišljati tudi o sporočilu, ki jo to pošilja o nas kot potrošnikih in porabnikih, ter o naši odgovornosti do prihodnjih rodov. Nekaj bo preprosto treba spremeniti. Če ne drugače, bo morala k ozaveščenosti ljudi očitno prispevati zakonodaja in skupaj z njo davčno obremenitev embalaže. Dejstvo je namreč, da interventni ukrep, kakršni je današnji, stvari rešuje le na neki začasni ravni. Če bo uporaba embalaže še tako naprej strmo rasla, nam kmalu ne bo pomagalo niti, če si bodo družbe za ravnanje z odpadno embalažo nadse zorne in bodo svoje obveznosti redno opravljale. Na eni strani bo treba nekako spremeniti zavest ljudi, na drugi pa se odločiti, kaj še lahko naredimo s temi odpadki, ki tudi ob še tako predanem poskusu omejevanja ne bo mogoče kar izločiti iz naših življenj. Tu merim predvsem na zadnje čase pogosto omenjen obrat za termično obdelavo reciklata. Nalašč govorim o surovini in ne odpadku. V Stranki Alenke Bratušek se zavzemamo za zagotavljanje višje stopnjosti recikliranja odpadkov, zato je tudi to zagotovo smer, o kateri velja razmisliti. Zaradi kritične situacije na terenu in nujnosti uvedbe interventnih ukrepov seveda ni dvoma, kako se bomo v naši poslanski skupini odločili. Predlog zakona bomo tako soglasno podprli. Hvala lepa.